za odgovor, a ne. Mene skrbi to, ne, dokler je vezano, izredno uskladitev na eno višino gospodarske rasti na določen procent in zdaj, ker strokovnjaki napovedujejo, da se gospodarstvo ohlaja, lahko da recimo teoretično zdaj deset let ne bo takšne gospodarske rasti, kot bo zapisana. Ali to pomeni, da upokojenci še deset let ne bodo dobili tistega, kar že prej pred desetimi leti, ko so praktično izgubili. To je problem in to mislim, da bomo morali v nadaljevanju narediti. Jaz se bom trudil maksimalno in verjamem, da tudi poslanska skupina DeSUS, da bomo ta način, izredne uskladitve, naredili tako, kot sem rekel, da ne bo vezana na, več na gospodarsko rast, ker je to, bi rekel, nekorektno do upokojencev. Hvala lepa.